Mam nadzieję, że przykład Wielkiej Brytanii, brexitu i tego chaosu będzie dobrą lekcją dla tych wszystkich w Europie, którym marzy się wyjście z Unii Europejskiej, którzy by chcieli sączyć ten jad nienawiści do Unii Europejskiej.